Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani minister, državna sekretarka. Danes je taka tema, ki je za našo stranko Desus zelo pomembna. Pa ne iz tega razloga, da bi mi bili tu kaj posebnega, ampak zato, ker mi smo Demokratična stranka upokojencev, kar pomeni, da spoštujemo minulo delo. Spoštujemo socialo, spoštujemo solidarnost. In s tega stališča je potrebno vedeti, da zagovarjamo pokojninski sistem, ki kakšen koli je, a je, ni idealen, ampak je in obstoja. Vsakšna takšna sprememba, ki ti posega v pokojninski sistem z nekimi enakimi zneski ali dol ali gor, bi v prihodnosti lahko pomenila razpad tega sistema, kar zdaj pa mi vsekakor ne želimo. In, tudi to bi rad povedal, Mi plačujemo prispevke v pokojninsko blagajno različne. Smo jih plačevali različne in jih bodo plačevali različne. In tudi potem pričakuješ, da bojo v prihodnosti tudi različni zaslužki, tako ali drugače. Ker jaz tega nočem zdaj v tem kontekstu mešati s socialo, ker to bom na koncu povedal, kako si predstavljam rešitev teh problemov. Kot je bilo že rečeno, mi imamo ogromno vrst pokojnin. Predčasne, invalidske, vdovske, starostne, nekateri so delali štirideset let, nekateri so delali samo petnajst let, kaj in zdaj pa recimo še to je problem, kaj bo s tistimi, ki imajo dvojni status. Ali tisti, ki so delno upokojeni, veliko je upokojenih na različnih temeljih, se pravi, če imamo različne temelje naših upokojencev in upokojenk, je nemogoče reševati skupni sistem s tem, da damo vsi vsem vse enako. Mi imamo "dokladni" sistem, kar pomeni, da se plačuje v pokojninsko blagajno za naše zanamce. Ali pa so eni drugi so prej plačevali, zdaj pa mi ta delamo za njih, prej so oni delali za svoje predhodnike. In glede na to, da je stranka Desus socialna in solidarna, je prvenstveno treba spoštovati minulo delo, kar sem že povedal, in s tega, da spoštuješ minulo delo, je treba reči, plačani prispevki so pravica, ki ti jih ne ne sme noben zakon ali pa sistem vzeti. Zato se pa imenuje pokojninski sistem. Ker je neki sistem, a je to narobe ali ni, ampak je sistem. Vem pa tudi, da smo že včasih reševali, recimo tu se pogovarjamo pa pridemo, tako kot kot je že marsikateri govorijo, da se pogovarjamo na cestah ali pa tako s sosedi, kaj nam dajete teh en evro pa pol ali pa šest evrov. Danes se res pogovarjamo o ena cela pet evrov, zato ker če bi bil tisti sistem tak, kot je, sistemsko en odstotek v decembru dva tisoč dvajset bi to pomenilo pač, da tisti ki s petsto evri sedaj ena cela pet evra razlike. V to, kar zdaj, kar je bil predlog, ki je zdaj v obravnavi. Tako da, po vsej verjetnosti mi moramo paziti, da ne bomo s tem, ke bomo prispevali v to, kar je, ke upam, da ne bomo, upam, da bo amandma poslanskih skupin Desusa in SMC-ja sprejet, ker mi zagovarjamo, dejansko zagovarjamo minulo delo in brez tega, če bomo to začeli rušiti, potem se bo tako ali tako vse skupaj porušilo. Morate vedeti, že prej, ko sem jaz bil v veliki firmi, smo, pa tudi sem bil v sindikatu, se je govorilo: "Aha, ko si v delovnem razmerju, je neka plačna razmerja bila recimo ena proti dvanajst, ko si pa, v pokoju, v penziji, pa je, pa je ta razpon manjši." In je manjši. Tudi vem, da recimo na zahodu ali pa v v Avstraliji pokojnine dobijo samo tisti, ki si ne morejo sami poskrbeti za sebe. Zdaj to je zopet drug problem. Tam država poskrbi za tiste, ki ne morejo sami preživeti. In to mogoče nam v Sloveniji še manjka. In kot je rekla kolegica Iva Dimic, se jaz tudi strinjam. Da smo ukinili državne pokojnine, to je tudi meni ni bilo jasno, da smo to naredili, ker so takšne predvsem ženske, to se pa zopet strinjam, so tiste, ki so na tem segmentu dejansko lahko razočarane in se ne morejo za svoje preživetje se pogovarjati s svojim partnerji, če jim bo dal nekaj evrov za nakup v trgovini ali pa za kavico. To so take realne slike. Pa tudi to bi zdaj povedal, kolikor jaz vem, leto dva tisoč osem, ko sem gledal, je že ta državni zbor sprejel en zakon, ki se je imenoval Zakon o enkratnem pokojninskem dodatku. To je bilo takrat sprejeto zato, da so bile tiste, ki so - in to je bil socialni korektiv, to je druga zgodba. Isto, kot je regres pa kot letni dodatek. In ta državni zbor je dva tavžent osem sprejel, da se dodelijo dodatek in to je bilo v obratnem smislu, se pravi, kateri ima večjo penzijo, je dobil manj, kateri imel večjo ... je dobil manj, oziroma kateri pa manjšo, pa je dobil več. In to je ta stvar, s katerim lahko rešimo zadeve, s tem da imajo nekateri res male pokojnine. Ampak mi moramo vztrajati na tem, da je pokojnina plačana pravica. Če bomo to začeli rušiti, potem vam povem, da v prihodnosti ne bo poti nazaj. Kot je bilo tudi že rečeno, če bomo to pustili enkrat, bo se potem to dogajalo zmeraj in bo zgodba hitro zaključena. pa še to bi mogoče rekel, da se bo vedelo, zakaj je sploh do tega prišlo. Ko smo mi ta zakon sprejemali, je prišel UMAR v naš državni zbor in je pač dal rezultate, ki so kazali, da bo padel, da bo, recimo rast bruto, BDP-ja pod tisti odstotek, ki je že predvideval usklajevanje, in smo se zato, stranka Desus in mi poslanci, zbali, da niti ne bo prišlo do tega usklajevanja. Zato smo dali prvi amandma, da se to naredi. Potem je ta naš amandma posvojila celotna koalicija. Super. Smo rekli, niti ni problema in smo ga potem tudi na koncu umaknili. Potem pa na odboru je prišel še en amandma na amandma, ki pa je zgodbo obrnil na glavo in takrat smo se pač, v Desusu smo bili proti, pa tudi SMC se je vzdržal in smo potem rekli: "Dobro, mi moramo pa zdaj dejansko to vztrajati." In zato smo tudi, zopet vložili amandma, da vrnemo zgodbo v takšno, kot je bila v osnovi. Ker če bomo to naredili, bomo ohranili ta naš sistem in bomo lahko rekli, da smo tudi, mi, ki smo tu, da delamo zakonodajo, sami sebe ne ne rušimo, ne. Tako da, jaz pravim, pokojninski sistem je sistem, ni idealen, je pa dober in obstaja. Hvala.